virðulegi forseti tillagan sem hér um ræðir gengur út á það að komið verði upp fuglaskoðunarstöð í garði á suðurnesjum í garðinum eru kjöraðstæður ekki síst fyrir skoðun á sjófuglum en einnig þar um kring eru mófuglar sem eykur aðeins flóruna í þessu verkefni fuglaskoðun er almennt áhugamál víða um land hjá fólki á öllum aldri óvíða er eins gott að skoða fugla eins og einmitt þarna á þessu svæði við garðskagavita við veitingastofuna flösina ekki er síðri möguleikinn á fuglaskoðun við síkin hjá íþróttahúsinu í garði útskálasíki miðhúsasíki og gerðasíki þingsályktunartillagan miðast við það að mennta og menningarmálaráðherra kanni samráð og samstarf við sveitarfélagið garð um aðstöðu fyrir fuglaskoðara í fuglaskoðunarstöð þetta er eitt af þessum verkefnum sem eru hérna megin við lækinn kosta lítið en eru mjög gefandi og skapandi og auðga andann og eflingu auk þess sem þarna er um útivistarþátt að ræða og því mikilvægt að rækta það upp og hjálpa því áfram það er þannig að fuglalífið á þessu svæði er mjög fjölbreytt og aðstæður þannig að nálægð fuglaskoðara er mjög mikil við vettvang fuglanna á þessu svæði hafa til dæmis verið settar upp myndavélar sem fylgjast til að mynda með ferðum blesgæsarinnar á hefðbundnum ferðum hennar til norðurs og suðurs

stjórnvöld landsins og sveitarfélög geta á margan hátt haft samvinnu um slíkt starf og víða er aðstaða sem mætti laga að slíkri fuglaskoðunarstöð þar sem fyrir væru aðgengilegar upplýsingar um fugla og